Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quattro anni ci siamo occupati di uno strumento iscritto nei trattati ma moribondo l'iniziativa cittadina. Lo sforzo di riesumarlo era l'occasione per dare una prima risposta alle sfide del momento. La vasta crisi della democrazia rappresentativa, l'offensiva dei poteri costituiti contro i corpi intermedi, sindacati o ONG, la domanda di democrazia diretta o partecipativa, una domanda crescente e rischiosa solo quando è inascoltata, come dimostrato dalla Brexit e dal movimento dei gilet gialli. L'occasione è stata in parte persa e i cittadini stanno mostrando una profondissima delusione. L'ICE è tecnicamente migliorata il Parlamento potrà valutare le iniziative coronate da successo. Ma il potere di dar seguito legislativo è monopolizzato dalla Commissione e anche la raccolta di firme è nelle sue mani. I sistemi individuali di raccolta, seppure molto efficaci, saranno aboliti. È un ennesimo schiaffo alle ONG. È come se avessimo costruito uno smartphone più accessibile, ma che bloccasse le chiamate.

L'iniziativa cittadina non viene uccisa, fortunatamente, ma resta in coma. I poteri costituiti dell'Unione si barricano chiudendo le porte alla partecipazione cittadina nel preciso momento in cui glorificano il demos europeo.